Az európai társadalmak elöregedésének jelensége komoly problémát jelent mindegyik tagállamban, így az egyre nagyobb számú idős nép gondozására a továbbiakban a jelenleginél is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Az idősgondozásnak más a hagyománya, a kultúrája a déli tagállamokban, ahol a többnemzedékes együttélés a problémát a családon belül oldja meg, illetve az északi államokban, ahol az intézményesített gondoskodás az elterjedtebb.

Kelet Közép Európában a civil szervezetek, illetve az egyház szervezésében sok esetben rendkívül hatékonyan működik egyfajta intézményesített eljárás. Ez azonban még mindig csak szórványosan érhető tetten, illetve az állam nem támogatja az idősgondozási rendszer ebbe az irányba történő fejlesztését. Az Egyesült Királyságban a bevándoroltak körében kialakított képzésrendszerrel sikeresen oldották meg az egyébként korábban munkanélküli nők munkába állítását az idősgondozással. Ez a gyakorlat nyilván más tagállamokban is hasznos lehet.

Külön kiemelném a szövegnek azt a részét, mely felkéri a Bizottságot, hogy állítson össze a tagállamok legjobb tapasztalataiból és modelljeiből egy zöld könyvet, hogy annak alapján minden tagállam saját lehetőségei szerint a legmegfelelőbb megoldásokat foganatosíthassa az időseket érintő rossz bánásmód, illetve a velük történő visszaélések kizárásával.